Az Európai Kutatási Térség az egyik legjobb példája annak, hogy a tagállamok együttműködése jelentős hozzáadott értéket képvisel. A közös cselekvés nélkül tulajdonképpen lehetetlen a célok elérése. Ma már sajnos nem újdonság, hogy Európa globálisan lemaradt a kutatási versenyben. A világ más részein sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutatásra, ez pedig közép és hosszú távon veszélyes tendenciákat jelez előre. Meggyőződésem, hogy a tagállami erőfeszítések mellett uniós intézkedésekre is szükség van. Nem sorolom, csak említem, kollégáim felsorolták, az Európa 2020, a kutatók közti fizetéskülönbségek, a mobilitás, a nők, a harmadik ország kutatóinak problémái mind mind azt mutatják, mondanám ezt, főleg euroszkeptikus kollegáimnak, hogy ma már nem lehet arra hivatkozni, hogy az oktatás, a kutatás,

Vannak országok, országomban oktatási törvényt nem hajlandók egyetemek végrehajtani, csak azért mert kisebbségellenes a hangulat, és el lehet képzelni, hogy milyen kutatás folyik ott azon az egyetemen.